Ja, hvala za besedo. Predlagam, da se postopkovno pogovorimo, o splošni prometni politiki v Sloveniji. Kot sem povedal, je razmerje med investicijami v ceste in investicijami v železnice kot, najbolj ekološkemu, javnemu prevozu osemdeset dvajset v prid cest in, treba se je pogovoriti v kontekstu podnebnih ciljev, kako bomo to spremenili. Promet je največji posamičen onesnaževalec v Sloveniji. Izpusti okrog tretjine izpušnih plinov, na čelu s COdva-jem in, ko se pogovarjamo o podnebnih ciljih in o prihodnjih investicijah v, v prometno infrastrukturo, je treba imeti pred očmi, da bo treba za šestdeset odstotkov v naslednjem desetletju ta izpust zmanjšati. Kar pomeni, da bo treba bistveno več investirati v železnice kot v ceste. In na drugi strani ljudi preusmerjati na javni prevoz. Tudi tam, kjer uporabljajo avtomobile z rešitvami, kot so park and ride. To pride v poštev tudi na primeru Dolenjske ceste oziroma širitvi, širitve ceste pri Lavrici. Predlagam, da se o tem, poslanke in poslanci pogovorimo. Hvala.